Si c'est comme cela que ce pays entend présenter sa candidature à l'Europe, et si je demande, dans ma région Est ce que vous avez envie de faire entrer la Macédoine?,

Quand on discute des relocalisations à l'intérieur de l'Europe, quand on lutte contre le dumping social, est ce que l'on peut laisser de telles publicités être la vitrine de notre Europe sociale?

Je me suis aussi interrogée à l'époque sur une publicité sur l'Iran, au moment où il y avait des lapidations en Iran, nous admettions des publicités pour ce pays séraphique.